Hvala za besedo. Spoštovani. Vezano na že predstavljena temeljna stališča, na podlagi katerih predlog zakona o gospodinstem gospodinjskem dodatku ni primeren za nadaljnjo obravnavo, Vlada v bistvu dodatno pojasnjuje naslednje. Samska oseba, ki je socialno ogrožena, ima zagotovljeno socialno varnost v sistemu socialnega varstva. V zvezi z navedbami o socialni ogroženosti, kar je bilo izpostavljeno v razpravi, bi želela poudariti, da ima socialno ogroženost oziroma da smo socialno ogroženost naslovili in v bistvu že celovito rešili s sprejemom zadnjih dveh novel zakona o socialnovarstvenih prejemkih. Noveli sta dvignili osnovni znesek minimalnega dohodka na tristo dvaindevetdeset celih petinsedemdeset evrov. Samska ženska, starejša od petinšestdeset let, ki prejema pokojnino v višini na primer tristo evrov, lahko prejme denarno socialno pomoč v višini dvaindevetdeset celih petinsedemdeset evrov in varstveni dodatek v višini sto štiriinosemdeset celih devetinpetdeset evrov. Poleg pokojnine v višini tristo evrov tako iz sistema socialnega varstva prejme še dvesto sedeminsedemdeset celih štiriintrideset evra in njen skupni prihodek tako znaša petsto sedeminsedemdeset celih štiriintrideset evra. Na tem mestu želim poudariti, da se prejeti zneski denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka na podlagi spremenjene socialne zakonodaje od leta dva tisoč sedemnajst, več ne vračajo, tako kot je že bilo predhodno tudi izpostavljeno. Nadalje vlada poudarja, da predlog ne zagotavlja enakosti pred zakonom oziroma ugodnejše obravnava ženske v pokojninskem zavarovanju. Kot je vlada že pojasnila, so v prihodnje predvideni tudi ukrepi za izboljšanje socialnega položaja upokojencev. Glede predloga, da se o vlogi za pridobitev gospodinjskega dodatka odloča na prvi stopnji Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vlada pojasnjuje. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je javni zavod in je nosilec ter izvajalec obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Priznanje pravice do gospodinjskega dodatka ni vezano na predhodno zavarovanje, temveč na slabše socialno stanje starejših žensk ter ovrednotenja njihovega gospodinjskega dela in zato nikakor ne gre za pravico iz zavarovanja, temveč gre za pravico, ki ima socialnovarstveno naravo, zato je odločitev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot organa odločanja na prvi stopnji absolutno neprimerna. Glede finančnih posledic, ki jih prinaša zakon, vlada pojasnjuje. Sprejem zakona bi pomenil prevzemanje novih obveznosti v višini oseminsedemdeset celih sedem milijonov evrov do devetindevetdeset celih sedem milijonov evrov v breme državnega proračuna, sredstva pa še niso zagotovljena, zato je tudi z javnofinančnega vidika predlog zakona nedorečen in ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Glede navedb, da zakon popravlja krivice za ženske, ki so ostale doma in ne gospodinjile, pojasnjujemo. Leta dva tisoč je zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju uredil državno pokojnino za ženske in moške, ki niso izpolnjevali pogojev za starostno upokojitev. Leta dva tisoč dvanajst je prišlo do čiščenja pokojninske blagajne, iz katere so se izločile dajatve, ki niso vezane na prispevek. Ta vsebina se je prenesla v ZUPJS, torej zakon o Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev kot oblika socialnega transferja, do katere so prav tako upravičeni moški in ženske, ki so socialno ogroženi. Zakon predlagatelja pomeni vračanje nazaj v leto dva tisoč, pri tem pa omejuje upravičence samo na ženske in samske, s čimer vzpostavlja neenakost po spolu in neenakost glede na stanje. Glede omenjene reorganizacije centrov za socialno delo, na kar je opozorila gospa poslanka Iva Dimic, želim poudariti, da v jesenskem času vsako leto centri za socialno delo prejmejo veliko večji priliv vlog po pravicah iz javnih sredstev. gre za jesenski čas, vsi vemo, da se takrat začne študijsko leto, začne se tudi novo šolsko leto s septembrom in takrat se začnejo tudi vloge izredne denarne socialne pomoči iz naslova kurjave. Tega je ogromno in zaposleni na centrih morajo te zadeve in te dodatne vloge ravno tako reševati. To pomeni, da je vsako leto potrebno delo organizirati na način, da se o vlogah hitro odloči. Ministrstvo se je letos aktivno vključilo tako, da je odredilo dodatno izplačilo. V oktobru dodatno izplačilo državne štipendije, v decembru bo zaradi nedelovanja informacijskega sistema na FURS-u, zaradi katerega ni bilo mogoče odločati o pravicah iz javnih sredstev, dodatno izplačilo denarne socialne pomoči, torej rednega izplačila, dvajsetega decembra bo izvedeno še izredno izplačilo enaindvajsetega decembra. Ministrstvo se odziva. Kar pa se tiče zaostankov pri reševanju vlog na centrih za socialno delo, pa moram povedati tudi to, da se ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zelo zaveda trenutne situacije v zvezi s tem in, zelo budno spremljamo način reševanja in pa dinamiko samega reševanja teh vlog. Pri tem je potrebno izpostaviti, da na večini centrov za socialno delo ne beležijo zaostankov pri reševanju vlog, to se je zgodilo pri centru v Ljubljani. In treba je opozoriti, da gre za enega največjih centrov v državi, s seveda največjo maso uporabnikov, torej strank. Morda bi v pojasnilo rekla še to, vloge, ki čakajo na nekaterih centrih za socialno delo, niso vloge, ki bi bile nerešene zaradi, nedelovanja sistemov ali pa, ne vem, neodzivnosti strokovnih delavcev na centrih, ki dejansko te odločbe, te vloge rešujejo in jih spreminjajo v odločbe. To so vloge, ki čakajo na dopolnitev s strani strank, tudi to je pomembno dejstvo, o katerem pravzaprav danes nismo spregovorili. Na omenjen primer, tudi s strani, gospe Ive Dimic, pojasnjujem, da je bila vložena vloga, s strani očeta rešena v zakonskem roku in dejansko do zamude organa ni prišlo; zadevo smo proučili. Tako da. Kot odgovor. Hvala lepa.